Señora presidenta, en asuntos como este, señor comisario, es en los que la Comisión y las instituciones europeas nos jugamos nuestra credibilidad.

Ambos se basan en crear valor analizando datos públicos que están en internet, como son los precios y trayectos de las líneas aéreas, y crear un nuevo servicio útil y muy barato para el usuario. Frente a este tipo de iniciativa de la economía digital, varias aerolíneas se asocian con el fin exclusivo de construir una posición dominante y abusar de ella, sin ofrecer, además, ningún nuevo servicio, ventaja o descuento a sus propios clientes. Esta especie de arancel es, en mi modesta opinión, un ataque a los derechos de los consumidores, pero además es incompatible con la libre competencia y letal para los emprendedores que, sobre la base del conocimiento, la innovación y la imaginación, crean valor donde no lo había. Por eso, para garantizar la salud del mercado interior y, especialmente, para proteger nuestra principal fuente de riqueza y empleo, abogo por aplicar medidas ejemplares para impedir este tipo de prácticas.